Ukrajna már sokszor megsértette azokat az elveket, amelyeknek az érvényesítését az EU val kötött társulási szerződésben vállalta.

A múlt héten az ukrán hatóságok nem engedték belépni az ország területére Morvai Krisztina, európai parlamenti képviselőt, az általa addig nem ismert kitiltó határozat állítólagos indoka az, a vád, hogy 2014 ben Donbaszban járt, és a szeparatistákat támogatta.

Ez egy súlyos provokáció, ami az ő személyén keresztül magát az Európai Parlamentet érte, ezért mindez nem maradhat következmény nélkül.